Herr Präsident! Als Vater mehrerer Kinder im kritischen Alter weiß ich natürlich um die Chancen, aber auch um die Gefahren, die das Internet, die sozialen Medien, die digitale Welt für Jugendliche und für Kinder darstellt. Auf der einen Seite müssen wir natürlich sehen und anerkennen, dass es eine völlig neue Kommunikationsform ist, die sich hier einer neuen Generation von Anbeginn darbietet, auf der anderen Seite müssen wir wirklich kritisch mit den Gefahren umgehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es häufig eine Scheinwelt ist, in der die jungen Menschen hier leben, dass Nivellierung der Kommunikation auf das allertrivialste Niveau stattfindet und dass die Kinder oft gefährdet sind, tatsächlich so etwas wie ein Suchtverhalten zu entwickeln. Missbrauch gibt es natürlich, Mobbing und alles Mögliche an anderen Gefahren. Darum glaube ich, dass es wirklich so etwas wie eine Selbstkontrolle der Anbieter geben sollte, möglicherweise auch so etwas wie Altersbeschränkungen oder Beschränkungen der Mengen, die man konsumieren kann. Und es muss natürlich an die Verantwortlichen appelliert werden, vor allem an die Eltern, hier wirklich aufzupassen.